Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Vorschlag zur europäischen Normung ist in diesem Hause doch einige Zeit diskutiert worden. Ich glaube, dass wir am Ende dieses Prozesses trotz aller berechtigten Einwände von Frau Vizepräsdentin Reding hier sagen können, dass für das Europäische Parlament bei dieser Maßnahme, die im Zusammenhang mit der Binnenmarktakte von Kommissar Barnier steht, insgesamt ein gutes Ergebnis erzielt werden konnte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage auch gern, warum ich glaube, dass wir Frau Kollegin Comi zu diesem Ergebnis gratulieren können. Erstens ist es uns gelungen, zu erreichen, dass das, was wir in der Vergangenheit häufiger gefordert haben, nämlich dass wir mehr direkt geltende Verordnungen anstelle von umzusetzenden Richtlinien brauchen, an dieser Stelle endlich Realität werden konnte. Zum Zweiten ist es gelungen und das ist ja für ein Dossier, das in Erster Lesung am Ende im Trilog angenommen wird, immer auch wichtig die Rechte des Europäischen Parlaments zu stärken. In der Vergangenheit war es so, dass nur der Rat als Institution Vorlagen zur Normung stoppen konnte. Mit diesem Vorschlag, der Ihnen heute vorliegt, den wir diskutieren und über den morgen abgestimmt werden wird, hat auch das Europäische Parlament die Möglichkeit, Vorschläge zur Normung mittels einer Entschließung in diesem Haus zu stoppen, wenn es beispielsweise wieder Vorschläge gibt, kriminalpräventive Maßnahmen bei der Aufstellung von Bauleitplänen in irgendeiner Form normungsrechtlich zu regeln, was vor einigen Jahren in einigen Mitgliedstaaten zu einigen Kritikpunkten geführt hat. Klar ist aber für uns, dass dieser Verordnungsvorschlag wirtschaftspolitischen Zielen für ganz Europa Rechnung trägt. Zum einen stellt er sicher, dass harmonisierte Normen marktorientiert bleiben müssen. Es ist aus unserer Sicht sehr wichtig, dass wir eine stärkere Einbeziehung von Interessenvertretungen sichergestellt haben, gleichfalls diese aber den Normungsvorgang selbst nur begleiten können, dass wir durch die Einführung eines Notifizierungssystems für Dritte sichergestellt haben, dass sich Normen in der Gesellschaft auch bewähren müssen, von der Gesellschaft beobachtet werden und in der Gesellschaft akzeptiert sein müssen.

Und wir können sicherstellen und das ist uns fraktionsübergreifend sehr wichtig dass kleinere und mittlere Unternehmen hier vollen Zugang haben und die europäische Normungslandschaft auf deren besondere Interessen Rücksicht nimmt. Das war in der Vergangenheit leider nicht immer so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt ist es so, dass dies nur eine Maßnahme von zwölf Hebelmaßnahmen aus der ersten Binnenmarktakte ist. Deswegen dürfen wir nicht den Eindruck vermitteln, dass wir hier einen Meilenstein für kleine und mittlere Unternehmen gesetzt haben. Es ist ein Bestandteil, ein Baustein einer Strategie, die wir in der Binnenmarktakte II unbedingt verstetigen müssen. Ich hoffe, dass wir auch für die Binnenmarktakte II und alle Maßnahmen, die wir hier für kleinere und mittlere Unternehmen noch treffen wollen, dann die Zustimmung dieses Hauses finden.